Malé a stredné podniky, ich konkurencieschopnosť a príležitosti na podnikanie to je téma dnešných dní. Medzi ciele politiky súdržnosti patrí dosiahnutie hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja všetkých regiónov Únie, a to pomocou zvyšovania ich konkurencieschopnosti. Mnohé malé a stredné podniky tak vďaka štrukturálnym fondom získali potrebné zdroje na inovácie a významne prispeli práve k tvorbe pracovných príležitostí.

ekologické hospodárstvo je podľa môjho názoru vhodné podporovať malé a stredné podniky prinášajúce často veľmi dômyselné riešenia v oblasti efektívneho využívania zdrojov energetickej efektívnosti a zmeny klímy predovšetkým na regionálnej úrovni.